Sin duda coincidimos todos en que la política de cohesión es el elemento imprescindible para conseguir los objetivos de la Estrategia 2020, y también para lograr la integración europea y alcanzar la tan demandada cohesión económica, social y territorial que plantea el Tratado de Lisboa.

ha de haber menos trabas burocráticas los controles han de ser más sencillos y las regiones con dificultades específicas, como las islas, las zonas de montaña, las regiones transfronterizas y las ultraperiféricas, han de tener un tratamiento específico. El PIB ha de seguir siendo el criterio principal, aunque en otros procesos

Parece que ahí estamos todos de acuerdo. Bien, vamos a ir por ese camino, pero la Comisión debería aclararnos cuál es el camino por el que hemos de avanzar, si es ése u otro, si vamos a tener los mismos presupuestos, algo absolutamente necesario para que nadie pierda y para que todas las regiones puedan avanzar en innovación, en competitividad, en desarrollo, en renta y en progreso, sobre todo en un momento de crisis en el que se necesita, más que nunca, claridad.